Herr Präsident!

Auch wenn wir Europäer nicht alles durchsetzen konnten, haben die Vereinigten Staaten einen großen Schritt auf uns zu gemacht, insbesondere bei der Speicherzeit, dem Anwendungsbereich, dem Rechtsschutz und der Methode des Datentransfers, und vor allem bei der Behandlung von sensiblen Daten.

Es wäre völlig falsch zu glauben, dass ohne das Abkommen keinerlei Daten mehr übertragen werden würden. Wir können lediglich den Rahmen der Datenschutzstandards bestimmen, und der wäre ohne das Abkommen weitaus niedriger gewesen.